Maar de klimaatovereenkomst van Parijs vraagt ook dat de voedselproductie niet in gevaar mag worden gebracht door het klimaatbeleid en dat is een feit. Ik wil er dan ook op wijzen dat de agrarische sector al volop bijdraagt aan duurzame productie.

Laten we oppassen voor het verjagen van onze voedselproductie naar derde landen met minder milieuwetgeving.

Maar het moet wel haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn.